herra forseti það er mjög virðingarvert af forsætisráðherra þótt seint sé að gefa nú skýringar og upplýsingar varðandi þróunarfélag keflavíkurflugvallar e h f það eitt að ráðherra skuli nú gefa alþingi skýrslu um málið sýnir að hann hefur miklar áhyggjur af þeirri gagnrýni sem fram hefur komið að undanförnu og ekki að ástæðulausu að mínu mati fyrsta spurning mín til forsætisráðherra er þessi af hverju var þetta fyrirtæki ekki o h f það er opinbert hlutafélag með þær skyldur sem slíkt félagsform hefur til dæmis varðandi upplýsingaskyldu fyrirtækið er hundrað prósent í eigu ríkisins

lögfræðingar telja að það orki mjög tvímælis að hafa það e h f þá hafa sumir lögfræðingar haldið því fram að það standist ekki lög að ganga fram hjá ríkiskaupum við sölu á eignum þróunarfélagsins óskar ásgeirsson sérfræðingur hjá ríkiskaupum gagnrýndi fyrir skömmu söluna og taldi að ekki hefði verið farið að reglum vissulega þarf að skoða þetta mál betur með stjórnsýslulög í huga þá dreg ég það stórlega í efa að það gangi upp að selja eignir ríkisins fyrir sextán milljarða án eðlilegs útboðs og hvað með ákvæði e e s samningsins auglýsingar á eignum þróunarfélagsins voru engan veginn nógu góðar sérstaklega hvað varðar skipulagsmál og ljóst er að fjöldi einstaklinga og fyrirtækja hættu við að gera tilboð í eignir vegna mjög óljósra þátta í skipulagsmálum herra forseti ég fagna allri atvinnuuppbyggingu á flugvallarsvæðinu

að fermetraverð fasteigna á flugvallarsvæðinu er um það bil helmingi lægra heldur en annars staðar á suðurnesjum þannig keypti base tuttugu og tvær byggingar á fermetraverðinu fjörutíu og fjögur þúsund hvern fermetra þannig keyptu háskólavellir níutíu og sex byggingar

keilir keypti tvær byggingar á fermetraverðinu fjörutíu og átta þúsund þjóðkirkjan keypti tvær byggingar á hundrað og fimm þúsund fermetrann og atlantic fimm stúdíó þrettán byggingar á fjörutíu og eitt þúsund fermetrann samtals er hér um að ræða hundrað þrjátíu og fimm byggingar hundrað níutíu og þrjú þúsund átta hundruð fimmtíu og fimm fermetra að meðaltali fermetra á áttatíu og eitt þúsund nú er búið að selja um sjötíu og fimm til áttatíu prósent af eignunum á svæðinu og áætlað verð fyrir allar eignirnar eru

herra forseti hverjir eru svo þeir aðilar sem hafa fengið að kaupa þessar eignir á útsölu og hvernig tengjast þeir hver öðrum í gegnum pólitíkina og eignatengsl fyrirtækja sem þeir stjórna og sumir eiga það má spyrja og tala um þróunarfélagið sem stendur að sölunni þar er náttúrlega stjórnarformaður magnús gunnarsson og árni sigfússon sem tengjast sjálfstæðisflokknum hverjir eiga base það er hringrás þar er stjórnarformaður gunnar jóhann birgisson hverjir eiga n eitt þar er stjórnarformaður bjarni benediktsson háttvirtur alþingismaður

reykjanesbæ það er fyrirtæki sem heitir rafholt þarna líka inn í og eignarhaldsfélag av sem er partur af eftir því sem ég kemst best af aðalverktökum dm e h f er flutningafyrirtæki og sem ég þekki ekki til en síðan er húsanes sem er fyrirtæki og einn sjálfstæðismaður er þar nú í stjórn sonur fyrrverandi bæjarstjóra í reykjanesbæ og heitir jóhannes ellertsson fjármálastjóri þess fyrirtækis og eigandi síðan er fyrirtæki sem heitir lykilráðgjöf sem er líka hluthafi í þessu og þar eru sjálfstæðismenn og einn fyrrverandi varabæjarfulltrúi sjálfstæðismanna sem heitir ríkharður ibsen og síðan er sparisjóður keflavíkur hluthafi í þessu og þar er stjórnarformaður þorsteinn erlingsson bæjarfulltrúi í reykjanesbæ það má geta þess að base er byrjað að selja eignir og seldu einum bæjarfulltrúa úr reykjanesbæ garðari vilhjálmssyni eign ég veit ekki hvers lags eign það var hverjir eiga háskólavelli það er fasteignaþróunarfélagið klasi e h f það er glitnir fasteignafélagið þrek e h f fjárfestingafélagið teigur e h f og sparisjóðurinn í keflavík eigandi fasteignafélags þreks eru sömu aðilar og eiga húsanes þar er aftur kominn jóhannes ellertsson eigandi fasteignaþróunarfélagsins klasa er sigla e h f og þar er bróðir fjármálaráðherra í fararbroddi þannig að tengslin við sjálfstæðisflokkinn eru víða og hverjir eiga keili það er bláa lónið og

og þar er varaformaður arnbjörg sveinsdóttir háttvirtur alþingiskona síðan kemur geysir green energy og þar er í stjórn hannes smárason ásamt fleirum og reykjanesbær er þar hluthafi það er glitnir bank það eru háskólavellir það er háskóli íslands það er hitaveita suðurnesja þar sem árni sigfússon er stjórnarformaður eins og sjá má eru mikil eignatengsl og pólitísk tengsl hér á ferðinni fyrir utan þetta eru mörg fyrirtæki önnur þar sem sömu aðilar tengjast með ýmsum hætti svo sem nesvellir efh nesvellir íbúðir e h f en þar eru þrek e h f og klasi e h f að byggja húsnæði fyrir aldraða í reykjanesbæ án útboðs fasteign e h f þar eru sömu aðilar í stjórn eins og árni sigfússon gunnar einarsson sigurður valur ásbjarnarson og varamaður í stjórn er böðvar jónsson

hitaveita suðurnesja og fiskmarkaður suðurnesja tengjast þessu líka það má geta þess að stjórnarformaður í hitaveitu suðurnesja á síðastliðnum vetri ellert eiríksson seldi hlut hitaveitu suðurnesja í sparisjóði í keflavík á genginu sex komma sjö sama dag og verkalýðs og sjómannafélagið í keflavík seldi eins bréf á genginu átta komma eitt hitaveitan tapaði á þessum gjörningi fimmtíu til sextíu milljónir á þessum eina degi þeir sem keyptu takið þið nú eftir var fiskmarkaður suðurnesja þar sem sami stjórnarformaður ellert eiríksson er stjórnarformaður og þorsteinn erlingsson sem er stjórnarformaður í sparisjóðnum út á þann styrk og stóreigandi í fiskmarkaði suðurnesja bæjarfulltrúi í reykjanesbæ það er auðvitað ljóst að kaupsamningar liggja ekki frammi fyrir okkur alþingismenn en það er sjálfsagt að við fáum þá væntanlega á næstunni en kostnaðurinn við þessa gjörninga að laga húsnæðið þarna er áætlaður sjö til átta milljarðar króna og hreinsun og hreinsun vissulega það er dálítið skrýtið þetta yfirklór háttvirtum þingmanni árna páls árnasonar að reyna að hreinsa þennan gjörning af sjálfstæðismönnunum og hvernig hefur verið staðið að þessum málum uppi á velli vegna þess að þetta ekki verið gert með eðlilegum hætti á einn eða neinn hátt herra forseti umræðan um framgang sölu eigna á keflavíkurflugvelli á vegum þróunarfélags keflavíkurflugvallar e h f er mjög gagnlegt enda nauðsynlegt fyrir alþingismenn sem eiga meðal annars að ákveða tekjur og gjöld ríkissjóðs frá ári til árs að fá allar staðreyndir upp á borðið það er mín skoðun að mun betur hefði mátt standa að málum í mörgum tilfellum og nauðsynlegt að fá á hreint hvort farið hafi verið að lögum og reglum þau pólitísku tengsl á milli manna sem komið hafa mest að málum og ég hef gert grein fyrir í ræðu minni hljóta að teljast óeðlileg og sérstaka athygli vekur hlutur bæjarfulltrúa sjálfstæðisflokksins í reykjanesbæ og einstaklinga sem sitja í ríkisstjórn eða eru tengdir ráðherrum í ríkisstjórn íslands